Je crois que vous avez, en fait, deux priorités.

Si nécessaire, il faut des sanctions.

Je vous encourage donc à continuer sur cette voie là, et je peux vous dire que tout ce Parlement est derrière vous, avec la Commission, pour faire face à ceux qui ne veulent encore rien entendre de cette nécessité d'intensifier cette méthode de Lisbonne. Alors, quant à ma deuxième priorité, elle consiste à essayer de trouver une autre stratégie

La stratégie était mauvaise, puisque le résultat est mauvais.

Là, on a quelqu'un qui est responsable, qui négocie pour toute l'Union européenne, et qui obtient des résultats.

Il faut être réaliste dans cette

Américains. C'est avec eux qu'il faut avoir trouvé un intérêt

là dessus. Nous aurons alors un intérêt commun pour négocier ensemble, avec les